Raportul propune elaborarea unei carte a drepturilor și responsabilităților turiștilor care să cuprindă, printre altele, principiile privind accesibilitatea, privind furnizarea informațiilor referitoare la prețuri și compensații în mod transparent. Este necesară protejarea drepturilor turiștilor, iar elaborarea unei carte care să cuprindă toată legislația existentă azi la nivel european privind drepturile consumatorilor este un prim pas în această direcție. Introducerea contractului standard între turist și operator la nivel european ar fi, în opinia mea, următorul pas logic în calea armonizării și protejării drepturilor turiștilor europeni. Foarte importantă este și nevoia de armonizare a clasificării hotelurilor prin identificarea de standarde minime comune.